O felicit pe doamna raportoare și pe doamna co raportoare pentru munca depusă, salut inițiativa referitoare la o decizie cadru privind prevenirea și soluționarea conflictelor de competență în cadrul procedurilor penale. Aș dori să fac o remarcă importantă această propunere de decizie cadru vizează exclusiv conflictul pozitiv de competență.

Principiul acestei directive este să instituie comunicarea directă între autoritățile competente din statele membre. În plus, este interesul persoanei în cauză ca procedura să fie cât mai scurtă pentru a nu fi investigat pentru aceeași faptă în două țări.